Señora presidenta, nuestra condena más absoluta al terrorismo que asola Somalia y al atentado que causó la muerte a más de trescientas cincuenta personas. Pero estamos perdiendo la batalla al perder los valores. No solo sirve la óptica militar. Y más cuando es un calco de esa guerra contra el terror que promovió la Administración Bush, que siguió Obama, y que ha seguido el presidente Trump. Los vemos, sus resultados, no solo en Somalia sino en Afganistán y otros lugares. El asesinato extrajudicial y extraterritorial por medio de drones no es solo una afrenta al Derecho, sino que causa inaceptables víctimas inocentes que, además, son caldo de cultivo para el terrorismo.

Nadie emigra por gusto y la militarización de ese control fronterizo no es la solución, sino invertir todos los medios en desarrollo sostenible de igual a igual, atacar la financiación del terrorismo, señalar claramente a los culpables, como los saudíes y el wahabismo, actuar con los actores regionales para estabilizar y combatir el terrorismo.